Pani Komisarz! Korupcja musi być zwalczana na wielu szczeblach jednocześnie na szczeblu europejskim, narodowym i lokalnym. Dlatego tak ważna jest deklaracja Komisji, że przyspieszy działania dotyczące zwalczania korupcji. Bardzo się cieszę, że Komisja przedstawiła antykorupcyjny pakiet,

Potrzebujemy nowych instrumentów i polityk, które będą dalej walczyć z korupcją.